Es un país roto por la esclavitud, es un país roto por la pobreza, por la colonización, por la ocupación y por una deuda ilegítima. Es también un país roto por la miseria, por los accidentes naturales, por los desastres, por las plagas. Y es un país roto por su clase política y económica, que es la más depredadora que yo he visto en mi vida en ningún país del mundo. Es verdad, por lo tanto, que el país sufre y sufre la pobreza y, cuando se sufre la pobreza, los que más sufren son los niños y las niñas. El fenómeno de los restaveks —cientos de miles de niños esclavizados— es intolerable, insoportable.

Por eso el mensaje frente a todos aquellos que ahora quieren reducir la ayuda al país haitiano es el contrario más ayuda, más confianza en el nuevo Gobierno haitiano que se abre camino a brazadas contra todos los elementos, entre otros, contra una clase económica totalmente depredadora. Para acabar con los restaveks, hay que apoyar al Gobierno haitiano.